Je pravdou, že se jim vždy na poslední chvíli snaží Evropský parlament předhodit něco, například zrušení roamingu, aby je k účasti ve volbách navnadil, ale bez valného úspěchu. Prostou pravdou totiž je, že občané po celých pět let naráží na často uzavřenou, neefektivní správu, ve které má větší slovo lobby korporací než zájmy občanů a často i samotné EU. Pokud skutečně všichni stojíme na stejné straně, pak musíme uznat, že zefektivnění evropské správy je naprostou nutností již teď a není na co čekat. Apeluji na Komisi, aby začala v této věci konat co nejdříve. Naši občané již čekali dlouho, ale po Vašem vystoupení, pane komisaři, nejsem přesvědčená o tom, že víte, co chce Evropský parlament. Chtěla bych Vám sdělit, že Vy volený nejste, ale my Vás odvolat umíme.